Señor presidente, en los últimos días hemos sido testigos de la actitud temerosa del presidente de Turquía al utilizar la vida de seres humanos vulnerables en búsqueda de su propio beneficio político. Pero, a pesar de esta conducta inmoral, tenemos la obligación de actuar con responsabilidad. Debemos prestar todo el apoyo a Grecia. Grecia merece nuestra responsabilidad. Porque Grecia está siendo víctima de la falta de responsabilidad del Consejo ante el bloqueo de la reforma de Dublín. Y permítame, señor Weber me parece muy irresponsable por su parte que haya hecho esa referencia al cambio de gobierno en Grecia, porque las mismas dificultades que encuentra hoy el Gobierno para ser capaz de actuar ante esta situación las tuvo el anterior Gobierno. Es muy irresponsable hacer una utilización política de esta cuestión, mucho. Pongámonos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y no usemos esta desgracia de muchas personas para atacar a un gobierno nacional. Siendo conscientes de ello, los socialdemócratas no podemos dejar de lamentar que el debate haya girado únicamente en torno a la protección de nuestras fronteras, mientras que olvidamos a los miles de personas, en campos de refugiados o en tierra de nadie, que están sufriendo las consecuencias. Las imágenes que hemos visto en la frontera de Grecia con Turquía son estremecedoras. Sí, los Estados miembros tienen el derecho de ejercer un control efectivo de sus fronteras, pero dicho control debe realizarse en estricto cumplimiento del Derecho internacional. No sé si la presidenta Von der Leyen piensa lo mismo, porque, cuando visitó Grecia y tuvo una reunión con su Gobierno, defendió con orgullo que ese Gobierno, que el Gobierno de Grecia actúe como escudo de Europa. escudo de qué? Los escudos se utilizan para protegernos de las armas, y estamos hablando de la vida de personas, de seres humanos, de seres vulnerables. Escudos no, protección. Nos gustaría escuchar qué piensa la Comisión ante la decisión unilateral por parte del Gobierno griego de suspender todas las solicitudes de asilo durante un mes. ¿Esto significa que la Comisión Europea ignora la Convención de Ginebra? Me gustaría recordar su papel como guardiana de los Tratados, porque el artículo 78, apartado 3, del TFUE establece que cualquier medida en este sentido requiere una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión y previa consulta del Parlamento Europeo. Si queremos acabar con este drama, debemos trabajar en todos los frentes. Porque no habrá solución a esta crisis humanitaria si no se pone fin a la contienda civil en Siria. La Comisión y el Consejo tienen una responsabilidad crucial. La señora Johansson hoy nos ha anunciado la presentación de este paquete, que estamos esperando, porque es urgente y necesario. Tenemos que tener en cuenta que la solidaridad con Grecia no puede ser incompatible con el respeto a las leyes internacionales.